Me zelo veseli, da se tako, razposajeno smejete, ko se pogovarjamo o šibkih, ne, res vsaka čast, a me lahko pustite govoriti, jaz sem bila čisto tiho, ke sem vas poslušala. Kolegi, žalostno je, da na tej seji, kjer smo se pravkar pogovarjali pred par urami o poslanskih privilegijih, zdaj ročno potegnete, ko govorimo o mladih, se pravi o naši prihodnosti, na mladih svet stoji, smo včasih rekli, ne, ampak eno žalostno dejstvo pa je, da sit lačnega ne razume, in tisti, ki so bogati, bi radi imeli še več, dejstvo, ki smo ga pa omenjali prej, da je skoraj tristo tisoč revnih v Sloveniji, to pa vas pravzaprav čisto nič ne zanima, ampak obešenjaške šale, kje bi mi morali, kako bi morali, mislim, oprostite, so neokusne in, veste eni imate lepe spomine na študentske dni, poklon tistim, ki imate lepe spomine, jaz vem, da nekateri študentje so in še vedno študirajo v zelo težkih pogojih jaz vem da vsi tudi ne pridejo do študentskih domov, da pa je stanovanje v Ljubljani nedosegljivo zaradi gentrifikacije in blaznega turizma, ki ga imamo in, dobro veste, kakšne so cene, ne bom vam omenjala, na Airbnb dnevno vsi rajši oddajo svoje stanovanje, kot pa da bi ga dali študentu, kaj šele če ima študent že družino, mlade družine študentske so v najslabšem in najtežjem položaju, tako da sem slišala skorajda neke sovražne tone do mladih, ki imajo toliko nekih bonitet, vam povem, doma imam študirajočo osebo pa moram reči, da kljub temu da imamo eno poslansko plačo pri hiši, ni nikjer nobenega razkošja, in da je potrebno delati, še dobro, da je vsaj streha nad glavo sredi Ljubljane, zdaj, kako potujejo, ne, potujejo, tam danes študent, ki diplomira po bolonjskem sistemu ni nič, dokler ne naredi še magisterija, ja, in tukaj imamo potem Erasmus izmenjave in tako naprej, to smo dobili skupaj z vstopom v Evropsko unijo in to res ni nobenih, ko sem že skoraj hotela slišati nekih bonitet posebnih, ne, enostavno je treba se zavedati, da naši mladi, ko bodo diplomirali, bodo zelo težko prišli do dobrih, dobro plačanih in normalnih služb in je seveda ta rotacija znotraj Evrope, da si ogledajo, kako živijo drugje, ali kjerkoli bi se dalo, da bi se dalo kjerkoli najti zaposlitev. Po devet let živijo v študentskih domovih. Težko verjamem in danes šolanje ni brezplačno, seveda je edino delo mladih, da študirajo, to je v sanjskem svetu. Jaz sem študirala v enem drugem sistemu in moram reči, da smo dobivali štipendije in bone za malico, tako da smo lahko živeli res mirno in doštudirali, in kot hči samohranilke in, sem lahko s pokojnino očeta, ki je zelo mlad umrl po dveh letih delovne dobe, se doštudirala sama, to so bili tisti časi, ko je bila socialna država, in zato v Levici vedno znova poudarjamo, da tukaj z neoliberalnim kapitalizmom uničujemo čisto vsako, vsako kal socialne države, ko se pogovarjamo o starostnikih pa bomo to vse privatizirali, ko se pogovarjamo o mladostnikih brez kakršnega koli načrta, kako pridobiti evropska sredstva, kako karkoli narediti, da bi tem mladim ljudem olajšali vstop v življenje. Veste, dandanes mnogi mladostniki živijo na robu, bom rekla, psihičnega zdravja, zato ker so podvrženi strašni tekmi, že v vrtcu se začne tekmovanje in ni več solidarnosti in, tukaj na mladih kakorkoli šparati, vam povem, da, je zelo, rekla, ne razumno, verjemite mi, da mnogi študentje res delajo, da bi lahko študirali in da bi lahko nekdaj lahko nekaj bili v življenju, včasih so rekli: "Študiraj, da ti ne bo treba delati." Zdaj študirajo, zraven delajo in še v želji, da bodo dobili kakšno bolj varno službo, ne prekarno zaposlitev. In tako kot je kolega Sitar omenil, vsi smo bili že v tej koži, kot je rečejo: "Pa daj, zastonj boš delal, boš dobil izkušnjo." Pol imaš pa cel kup izkušenj pa nič delovne dobe pa nič za v lonec dati. Kako bodo naši otroci, ki živijo pri starših do tridesetega leta, kako bodo si ustvarili družine, kako in kje, če nimajo rednih zaposlitev, tako da res ne razumem tega skorajda sovražnega govora proti našim mladim, ki sem ga prejle slišala, in vam povem, da, da sem presenečena, res, pomanjkanje dela študentov na periferiji. Seveda študentsko delo je zaželeno s strani delodajalcev, zato ker mu ni treba plačevati tolikšnih prispevkov, ampak to je vendarle en izkoriščevalski sistem, v normalni socialni državi tudi študentje ne bi morali delati, ne bi jim bilo treba delati, ampak bi dejansko imeli vse to, kar bi morali imeti, da se res lahko posvetijo študiju, ne pa da cel dan delajo in cele noči študirajo. In verjemite mi, poznam take študente, kajti sem ta generacija, ke imam otroka v tej, v tej dobi, tako da, glejte, za študentsko delo mislim, da bi morali biti vsi ravno tako kot za starostnike, kajti vsi bomo prej ali slej v situaciji, ko bodo naši otroci v situaciji študentov, ki bodo iskali bodisi zaposlitev bodisi stanovanje bodisi streho nad glavo bodisi nekaj rednega, in vsi bomo enkrat v situaciji, ko bomo stari in bomo morali nekje na stara leta doplačevati za plenice, drugače nas bodo pustili v lastnih iztrebkih. Amerikanizacija družbe je zelo nevarna, kar poglejte si vi, ki pač častite ta neoliberalizem, kako je, ko pride pro bono ambulanta in kakšne so kolone, poglejte si, koliko časa zdravniki odplačujejo svoje štipendije, s katerimi so lahko študirali. Takšne družbe si ne želimo v Sloveniji in Levica se bo strogo borila proti temu.